Herr Präsident! Herr Kommissar, ich kann Ihnen diesen Dank uneingeschränkt zurückgeben. Ich bin auch wie Sie davon überzeugt, dass wir beste Chancen haben in den nächsten Wochen und Monaten unter dänischer Präsidentschaft, wenn alle Beteiligten, und ich meine hier ganz explizit den Rat, sich auf konstruktive Verhandlungen einlassen.

Dann denke ich, haben wir alle kein Problem, dann kommen wir auf einen gemeinsamen grünen Zweig. Ich bedanke mich bei den Berichterstattern und den Schattenberichterstattern für die unterstützenden Worte und für Ihre Unterstützung bislang. Ich denke, wir werden hier auch in den nächsten Monaten entsprechend gut weiter zusammenarbeiten können, und möchte mir erlauben, mich inhaltlich, was die Anmerkung von Frau Ford und Frau Swinburne angeht, voll umfänglich Herrn Barnier anzuschließen.

Per nationaler Gesetzgebung sind die englischen Banken verpflichtet worden, alle entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, dass so etwas möglich ist. Die könnten das schon heute. Was englische Banken in 7 Tagen können, werden Banken in Ihrem Land wie in meinem ebenfalls auf die Reihe bekommen. Wir geben ihnen die notwendige Zeit, im Sinne des Bürgers eine schnellstmögliche Zurverfügungstellung von Geld zu ermöglichen. Ich denke, das ist ein Punkt, den wir in den nächsten Verhandlungen mit dem Rat noch einmal näher diskutieren müssen.